Monsieur le Président, chers collègues, d'abord je voudrais vous dire que je suis fier de faire partie d'un Parlement qui a su, en décembre dernier, trouver une large majorité pour réformer le système de Dublin. Je pense que si les solutions que nous avons adoptées ici devenaient réalité, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui une situation où un navire avec plus de 600 personnes à bord, dont plus de 130 mineurs, est ballotté d'un endroit à l'autre de la Méditerranée parce que deux pays ont décidé de lui fermer leurs ports, en violation, d'ailleurs, de leurs obligations légales.

Ceci dit, cela n'excuse pas ce qui est en train de se passer et nous pensons qu'il faut mettre ce point à l'ordre du jour.

Je comprends bien que nos collègues socialistes, ne voulant pas se désolidariser du Premier ministre maltais, voudraient qu'on ne parle pas de fermeture des ports ce qui, à la limite, ne me pose pas de problème, même si c'est bien cela l'élément déclencheur alors on pourrait reformuler le titre.